Hvala za vaš odgovor. Jaz bi sicer, glede na konstruktivno držo pričakoval tudi z vaše strani, ampak ne glede, saj vsak ima pač svoj, svoj pogled na zunanje zadeve, koga pa naj vprašam, gospa ministrica, potemtakem, kdo bi lahko rešil. Samo premier Šarec odgovarja na isti način, kot odgovarjate vi meni. Moje vprašanje je bilo čisto dobronamerno. Zaznali smo problem, obrnili smo se na na dotično ministrico. Poglejte, gospa ministrica, potemtakem, če se držimo tega, da se ne da nič spremeniti, bo potem problem ostal. Lahko se damo tudi v tak okvir in se na tak način pogovarjamo. Jaz sem čisto dobronamerno se dotaknil vprašanja, ki tare posameznike in cel sklop prebivalcev seveda tako na Gorenjskem kot tudi širše, govorimo o pretočnici v druge države, sicer tudi v vidu ambicije, da se postavi poslovno-proizvodna cona v Hrastjah ter seveda nov logistični center na letališču Brniku. Torej, glede na direktive Evropske unije lahko pričakujemo, da Republika Slovenija ne najde načina, da bi rešil ta problem. Jaz nisem želel zastaviti vprašanje na tak način, kot sem ga, ampak vaš odgovor terja tako vprašanje, spoštovana ministrica. pa prosim vas za dodatna pojasnila na to vprašanje dobronamerno.